Není úplně šťastné, aby EU byla závislá na dovozu jakékoliv suroviny z venčí obecně. Tím spíš, když v této oblasti nepřímo drží trumfy například právě Čína. Je třeba zajistit, abychom byli soběstační, co se týče zásob bílkovinových plodin, nebo zajistit dostatečný import těchto surovin ze spolehlivých a partnerských zemí, od kterých nehrozí nebezpečí možných budoucích problémů s dovozem nebo mimořádným rychlým zastavením dodávek. Osobně podporuji zajištění zásob těchto surovin vlastními silami a dodržení zásad udržitelného rozvoje, pokud to nebude možné přes vlastní síly, tak obrátit se na partnerské země, jako je například Ukrajina.